Attention donc à ne pas faire un faux départ.

Au delà du problème éthique qui est insupportable, une perte économique, une perte écologique.